Facebook et les autres géants de l'internet doivent comprendre que notre consentement à la collecte de nos données n'est pas négociable, pas plus que notre vie privée n'est à vendre. Le patron de Facebook doit venir s'expliquer devant le Parlement européen.

Il nous doit des garanties quant au traitement de nos données et davantage de transparence sur l'origine des publicités à des fins politiques.